Hvala, predsedujoči. Gospod minister, dobro ste dejali: potovanja. Kajti, ti migranti dejansko potujejo, organizirano potujejo na tudi v našo državo, tako da res, dobra dobra prispodoba za njihovo, da rečem, invazijo naše stare celine. Glejte, govorili ste o salzburškem forumu, ne, zdaj. Slovenija bo predsedovala salzburškemu forumu od, prvega januarja do tridesetega junija, pol leta torej. Zdaj, mene je tam, na neki način zbodlo oziroma sem bil zelo pozoren na to vaše izvajanje, da med drugim med prioritetami ste izpostavljali tudi policijsko delo v skupnosti s poudarkom na sobivanju v več kulturnih skupnostih. Zdaj me zanima, vas sprašujem, ne, če to malo bolj obrazložite, ker zdaj, priča smo, da ti, prišleki, ki prihajajo, niso zdaj najbolj kompatibilni z našim okoljem kulturnim, siceršnjim, civilizacijskim zdaj, da vam navedem primer, iz Maribora spet, avgusta so se ti eritrejski, ne, azilanti že dejansko, kot rečemo v žargonu, pram navednicah, štihali, ne, se pravi, so svoje probleme reševali z noži. Tara to zdaj ne moremo reči, da so nekako se, integrirali v našo družbo. In, hkrati vas sprašujem zdaj, glede na to, da medijske objave kažejo na to, da za tem v sprejemnem centru v Metliki, naj bi bila tudi, vgrajena ta antivandal, oprema, se pravi, da nekako, mislimo, da ti, ki prihajajo k nam, ne bodo miroljubni, ne bodo spoštovali naših zakonov, tudi ne v končni fazi osebja, da se morajo dejansko potem, preprečiti poskusi napadov na policiste. Zato vas v tem kontekstu sprašujem zdaj: Kako si vi zdaj kot minister predstavljate to integracijo, ne, oziroma bivanje teh, tujcev, pri nas? In pa, če ste prepričani, da se bojo ti, ki bojo tudi zdaj, ne, potovalci prihajali, če se bojo nekako prilagodili našim, normam življenja tukaj v osrednji Evropi? Hvala.